Aber man kann sagen, Ihre Vorschläge sowohl Ihre Analyse als auch das, was Sie einfordern stoßen auf unsere Zustimmung.

zum Dritten die Stärkung der Arbeitnehmervertretung. Und es geht in der Tat um global einzufordernde Mindeststandards für den Arbeitsschutz, für die Arbeitsbedingungen generell, für Brandschutz und andere Maßnahmen der Gebäudesicherheit und für Sozialstandards, die weltweit zu beachten sind. Mit der IAO werden wir hier unsere Zusammenarbeit fortführen, und Sie können davon ausgehen, dass der Kommission die Einhaltung von Regeln der Menschenwürde an allen Standorten weltweit egal, wo gearbeitet wird, gerade wenn es Produkte sind, die nach Europa kommen wichtig ist. Die Betroffenheit, die uns alle eint, wird in Maßnahmen münden, und Kollege De Gucht ist gerne auch im Nachgang zu heute zu Gesprächen mit Ihnen über die weiteren Schritte und die von uns erreichten Verbesserungen in den Gebäuden und in den Arbeitsbedingungen vor Ort bereit.